En in die evolutie moeten we investeren, dat is een opvatting die de Commissie met u deelt. Veroudering van de bevolking en de daarmee gepaard gaande uitdagingen zullen in de komende jaren nog toenemen. Want we weten dat de babyboom cohorte de pensioenleeftijd bereikt en we moeten nu de impuls van het Europees Jaar gebruiken om onze inspanningen op te voeren en om de levenskwaliteit van oudere mensen in alle opzichten te verbeteren

Er is aandacht gevraagd voor de bijzondere positie van werklozen onder de oudere bevolkingsgroep.

Langdurige werkloosheid is ook een probleem onder het oudere deel van de bevolking. Zij hebben het extra moeilijk om weer aan de slag te gaan en ik hoop dat dit initiatief zeker ook hen ten goede gaat komen.

Maar om dat te realiseren zullen meer mensen aan de slag moeten, meer mensen moeten werken en zullen mensen ook langer moeten werken en wij weten ook dat dat niet zomaar gaat.

Mensen moeten de nodige skills bewaren om aan de slag te kunnen blijven. Hier moeten wij bijzondere aandacht aan geven. Lifelong learning skilling reskilling dat is iets wat zeker aan bod gaat komen in de skills agenda die we in 2016 zullen voorstellen. En daarbij zullen wij specifiek aandacht geven aan de groep van oudere werknemers of oudere mensen in de samenleving.

Demografische veranderingen is iets wat gemainstreamed is in het beleid van de Commissie in verschillende dossiers.

Dat vraagt concentratie op deze problematiek. Dat vraagt ook een soort van culturele omslag.